Sunt împotriva pedepsei cu moartea.

În fiecare zi sunt oameni condamnați la moarte pentru infracțiuni de drept comun sau pentru că și au exercitat libertatea și mă refer la cazul demonstranților, la cazul celor care participă la proteste, în special, de pildă, la cazul minorului Ali Mohammed al Nimr din Arabia Saudită, care a participat la proteste și a fost omorât.